Čím rozvinutejšie sú biotechnológie, tým ťažšie je nájsť rovnováhu medzi ochranou duševného vlastníctva a zabezpečením práva využívať prírodný genetický materiál. Ak nezabezpečíme dostatočnú ochranu výsledkov práce tisícov vedcov a inovátorov, spomalí sa pokrok v mnohých kľúčových oblastiach, ako je výroba liekov, potravín či nových materiálov. No ak bude táto ochrana príliš rozsiahla, bude ohrozená samotná existencia ľudí v rozvojových krajinách. Pokrok bude brzdený držiteľmi patentov na triviálne postupy, ktoré využívali celé generácie ľudí skôr, než sa stali objektom duševného vlastníctva. To, o čo sa tu dnes snažíme, je nájsť zlatú strednú cestu. Chcela by som preto varovať pred jednostranným prístupom.